Am votat în favoarea acestui raport, pe care îl consider foarte important, pentru că el impune pentru prima dată un regulament în ceea ce privește Fondul European de Antreprenoriat Social. După declarația Comisiei, care lansează în proiectul de inovare acest fond, consider că este momentul, date fiind vulnerabilitățile sociale din Uniunea Europeană, ca acest fond să se adreseze practic aproape tuturor, nu numai persoanelor vulnerabile, excluse, dezavantajate din punct din vedere social, ci și altor persoane. Cred însă că prin regulament ar fi trebuit să se încurajeze o cooperare transfrontalieră în utilizarea fondului iar, în ceea ce privește regulile cu privire la utilizarea profitului, acestea ar fi trebuit să fie mult mai clare pentru că, în spiritul investiției sociale a întreprinderii sociale, cred că profitul trebuie reinvestit în același scop ca și capitalul inițial.